De todas formas, sabemos que los casos de trata en la actualidad deben ser más del doble o el triple de los números registrados, porque la mayoría de casos, evidentemente, escapan a las estadísticas. Sabemos también que la actual crisis migratoria y de refugiados está siendo usada por las mafias de trata para identificar a las personas más vulnerables, principalmente mujeres y niñas, abusando de solicitantes de asilo que quieren llegar a Europa o que ya están en campos de refugiados europeos. Dieciséis mil quinientos niños no acompañados entraron en Grecia, Italia, Bulgaria y España durante los seis primeros meses de 2017 y actualmente estos tienen, evidentemente, muchas posibilidades de caer en las redes de trata. La OIM también ha informado de un aumento drástico del número de mujeres y niñas nigerianas que han caído víctimas de la trata de seres humanos, la gran mayoría con fines de explotación sexual.

Y también aquí me gustaría recordar que, el 6 de noviembre pasado, veintiséis mujeres y niñas de esta misma nacionalidad fueron asesinadas por sus mafias cuando trataban de llegar a la costa italiana. Debemos reaccionar ya ante esta terrible e intolerable realidad, y creemos que la Comisión Europea debe actuar. Tenemos algunos instrumentos muy valiosos, pero deben aplicarse de una forma más concreta, y la Comisión debe ser más estricta en obligar a los Estados miembros a cumplir estos instrumentos. Y, como se ha dicho anteriormente, creemos que es muy importante que, más allá de los instrumentos que tenemos, desarrollemos una política comprensiva desde las instituciones europeas para atajar este fenómeno.